Señor Comisario, Europa tiene en estos momentos la generación mejor formada de jóvenes europeos, la generación mejor preparada de todos los tiempos. Pero, es también la generación con menos empleo y con un empleo de peor calidad. Algo estamos haciendo muy mal desde los poderes públicos europeos. En estos momentos en los que se está discutiendo una reforma de la política de cohesión, el indicador del desempleo, en particular de la tasa de desempleo juvenil, podría ser uno de los indicadores futuros además de la renta. La futura política de cohesión debe consistir en crear empleo. Nada hay más urgente, en particular en países en los que la mitad de los jóvenes menores de 25 años tienen que estar obligatoriamente en el desempleo. Quieren contratos de calidad, contratos estables, con salarios justos, lo contrario que la dirección que proponen algunos Estados miembros, como el Estado español, con un reforma laboral antisocial en marcha. Es la generación mejor formada durante años, pero se les ofrece miniempleos, malos empleos, el paro o incluso la emigración. Esperan más de nosotros y la crisis no puede ser la coartada, la excusa, para aplicar reformas laborales que propongan prácticamente la austeridad. Y en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas han tenido que cerrar precisamente por esta crisis.